Suite au deuxième sommet européen sur les Roms, qui s'est tenu à Cordoue en avril, le Conseil a adopté, les 7 et 8 juin 2010, des conclusions intitulées Faire progresser l'intégration des Roms, dans lesquelles il a été reconnu qu'une proportion importante de Roms se trouve dans une situation d'extrême pauvreté, de discrimination et d'exclusion, ce qui entraîne un faible niveau d'études, des conditions de logement inadéquates, un accès à l'emploi insuffisant et une santé précaire. Le Conseil a invité la Commission et les États membres à faire progresser l'intégration sociale et économique des Roms dans le cadre des décisions qui ont été prises et des recommandations qui ont été formulées par les institutions de l'Union, en garantissant le recours le plus efficace aux politiques et instruments existants. Le Conseil a également souligné l'importance de veiller à la participation active de la société civile, des autorités locales ainsi que des Roms eux mêmes. Le programme de Stockholm, que le Conseil européen a adopté en décembre 2009, mentionne expressément la communauté rom et préconise que les États membres unissent leurs efforts pour assurer la pleine insertion des groupes vulnérables dans la société. Les mesures prises récemment par un État membre à l'égard des personnes appartenant à la communauté rom ont fait l'objet d'une discussion lors du déjeuner des membres du Conseil européen, le 16 septembre dernier. Le président du Conseil européen a résumé le consensus résultant de cette discussion en trois points un État membre a le droit de prendre des mesures pour faire respecter l'état de droit sur son territoire, la Commission a le droit et même le devoir de veiller au respect du droit communautaire par les États membres et

Par ailleurs, la Présidence belge a souhaité que la question de l'intégration des Roms soit à l'ordre du jour du Conseil EPSCO du 21 octobre prochain. Le Conseil n'a, par ailleurs, pas été saisi pour débattre des résultats de la réunion informelle qui a eu lieu le 6 septembre 2010 à Paris et qui, à ma connaissance, n'était pas spécifiquement dédiée à la situation des Roms.